rozwojowi polityki zatrudnienia, przeciwdziałać bezrobociu, co jest bardzo ważne także wśród młodych ludzi, zapobiegać różnym formom dyskryminacji, zwiększać wymianę transgraniczną pracowników czy wreszcie poprawiać dostępność finansowania działalności dla mikroprzedsiębiorstw. Wszystkie te elementy i wiele innych opisanych w programie mają służyć aktywnej walce z bezrobociem oraz ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Te cele, w zestawieniu z alarmującymi wskaźnikami wysokiego odsetka Europejczyków pozostających bez pracy, są naszymi priorytetami do osiągnięcia w nowej perspektywie finansowej. Dlatego tworząc nowe narzędzie w postaci programu na rzecz przemian i innowacji społecznych, musimy przede wszystkim szczególnie zadbać o to, by jak najlepiej wykorzystać w przyszłości wszystkie jego możliwości.